Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Entlastung spielt in der Öffentlichkeit eine sehr wichtige Rolle. Das ordnungsgemäße Arbeiten, das richtige Zustandekommen der Finanzierung da ist die Öffentlichkeit extrem sensibel.

Deshalb möchte ich mich bei EuroparlTV sehr herzlich bedanken, dass dort, obwohl man nicht die große Masse der Zuschauer erreicht, zumindest eine Möglichkeit für die Öffentlichkeit gegeben ist, diese Themen gut präsentiert zu bekommen, und dass es deshalb für zahlreiche Fernsehstationen möglich wird, unsere Debatten auch dementsprechend zu übertragen.

Hier haben wir im Parlament gewünscht, dass eine Studie erstellt wird. Wir wollen sehen, ob es hier nicht Effizienzgewinne geben kann, eventuell auch bei anderen joint undertakings